Nel 2012 i decessi causati sono stati oltre 28 mila, la maggior parte delle vittime pedoni, motociclisti e anziani, ma anche tantissimi bambini oltre 800 mila bambini di età inferiore ai 15 anni vengono uccisi sulle strade europee e 100 mila rimangono feriti e le lesioni gravi spesso causano invalidità permanente. È una situazione gravissima e quindi l'attuazione di misure legislative, di obiettivi concreti per ridurre il numero delle vittime e delle lesioni gravi causate dagli incidenti stradali è assolutamente necessaria e non più rinviabile.